glejte, tako kot je minister lepo povedal, nekdo je bil zelo malomaren pri svojem delu in ni zaščitil umetniških del, ki so neprecenljive vrednosti, in s tem je zelo oškodoval naše premoženje, kajti mi še enkrat kupujemo umetniška dela izjemnih likovnih ustvarjalcev, in spet bom rekla, vi ste rekli, pač, v enem sistemu, ki ga nekateri zelo kritizirajo, ja, v socializmu je bila družbena odgovornost in ljudje oziroma firme so kupovale, predvsem državne, umetniška dela, da so pomagali takrat mladim umetnikom. Žal danes, v sistemu, v katerem živijo, živimo, vlada samo, diktat trga. Pomemben je samo neki profit, ki je popolnoma imaginaren, ampak umetnost pa, hira. takrat so, mladi in komaj znani, Stojan Batič, Mirsad Begić, Janez Bernik, Boljka, Ciuha, Černigoj, Didek, Alenka Gerlovič, Irvini, Božidar Jakac, Rihard Jakopič in da ne naštevam naprej, bili tisti, ki jim je država skozi svoja državna podjetja pomagala, da so lahko ustvarjali, da so lahko svoja dela, lahko razstavljali, prodajali in tako si je država ustvarila neverjeten kulturni kapital, neverjetno zbirko umetniških del dvajsetega in enaindvajsetega stoletja, ki smo jo zdaj, poglejte si no, podarili nekomu, sploh ne vemo, ali je špekulant ali bo odgovorno delal pri tej banki, tako in tako veste, da mi v Levici vedno smo bili proti prodaji NLB-ja, tako in tako, ampak če smo že zdaj postavljeni pred dejstvo, bi želela, da opravimo razpravo o tem, kdo je odgovoren za ta zločin? Kajti to je zločin proti umetnosti, to je zločin proti državljanom in državljankam Slovenije, kajti to je metanje stran - denarja, kulturne dediščine. To je popolnoma nedržavotvorno in neodgovorno ravnanje. Zato predlagam, da se o tem na naslednji seji opravi razprava. Hvala.